że można mieć takie wrażenie, że to jest podwójna miara, ponieważ tylko te państwa są wymieniane w jakimś kontekście, w tym kontekście negatywnym. Nie było takiej tradycji w sprawozdaniach, my zwracaliśmy się ewentualnie do państw.